Het verdient daarnaast aanbeveling, zoals de heer Mulder zei, een commissie van wijzen aan te stellen om de situatie blijvend te verbeteren. Ten tweede wordt het lage aantal rechtelijke veroordelingen in zaken die door OLAF zijn uitgezocht, door de Commissie uitgelegd als falend beleid van de lidstaten. Maar ligt het ook niet aan de kwaliteit van het werk van OLAF zelf? Ik krijg die signalen uit de lidstaten en ik zou daar graag een onafhankelijk, extern onderzoek over zien. Ten slotte moeten we af van de druk die de Commissie op OLAF legt om zaken met spoed, en daarmee vaak slordig, af te doen.